Permettre au Sud de créer plus de richesses pour qu'il ne soit pas obligé de rétablir ses comptes par la récession et le chômage. Alors, il faudra quand même qu'on m'explique comment, avec 21 milliards, on fait 315 milliards et comment on a réglé le problème, ce qui est aujourd'hui absolument indispensable, de la croissance de l'activité et de l'emploi en France, en Espagne, en Italie, mais aussi dans quelle mesure il y a eu un résultat positif? Il faut mettre en place une agence d'investissement, il faut investir de la véritable monnaie.